Daher ist die Kooperation des Iran mit der Internationalen Atomenergiebehörde besonders wichtig.

Nur so kann dem radikalen Islam oder Islamismus, der immer öfter auch in Europa sein Unwesen treibt, der Nährboden entzogen werden.